Señor presidente, ahora que tenemos esperanzadores avances en la obtención de una vacuna segura y efectiva para la pandemia de COVID 19, es un buen momento para recordar los criterios que deben guiar este proceso las garantías científicas y la seguridad para nuestros ciudadanos la accesibilidad de la futura vacuna pero, al mismo tiempo, priorizando los grupos de riesgo y, obviamente, que queremos una vacuna que sea asequible en términos de precio para los Estados pero gratuita para nuestros ciudadanos.

Uno Europa nos está dando poder de negociación frente a las farmacéuticas en los procesos de compra, con ya cuatro contratos firmados, pero ese poder de negociación no puede ir en detrimento de la transparencia, necesaria transparencia para proteger el interés general, obviamente, y generar confianza en nuestros ciudadanos. Y, al mismo tiempo, cabe recordar que todo este proceso está siendo posible gracias a la colaboración público privada, porque todas las administraciones públicas, Estados, instituciones europeas están volcando grandes cantidades de dinero público para encontrar la vacuna.